So künstlich ist der ganze Staat, entstanden aus der Teilung Britisch Indiens in einen muslimischen Teil mit einer großen Hindu Minderheit und einen Hindu Teil mit einer großen muslimischen Minderheit.

Das hat bis heute massive Auswirkungen. Dennoch können wir es nicht hinnehmen, dass hier einfach in gewaltsamer Weise agiert wird, nicht nur zwischen Hindus und Moslems, nicht nur zwischen den verschiedenen Konfessionen des Islam, sondern speziell auch gegenüber den Christen dort. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich sage es ganz klar Natürlich setzen wir uns für die Religionsfreiheit aller ein. Aber wer, wenn nicht wir Europäer, soll die natürliche Schutzmacht der Christen sein?